To ja na to powiem Pokazujecie państwo, jak cynicznie okłamujecie obywateli Europy, bo prezentujecie tu kłamstwa i opowiadacie bzdury. Tym, co mówią Jesteśmy przeciwko CETA, bo liczy się człowiek, ja powiem Jesteśmy za umową CETA, bo liczy się człowiek. CETA to most przez Atlantyk łączący przyjaciół we współpracy na rzecz dobrej przyszłości. Niższe ceny, wyższa jakość, bezpieczeństwo obywateli, ochrona demokracji, ochrona praw człowieka i praw pracowniczych, a także ochrona środowiska i klimatu to jest CETA. To są wartości, których chcecie tu bronić, a jednocześnie jesteście przeciwko CETA.